Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Prezesie! Gratulacje w związku z objęciem nowej, ważnej, może coraz ważniejszej, funkcji. Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że z mojego punktu widzenia zarówno członka Komisji Kontroli Budżetowej, ale przede wszystkim polityka z biednego kraju, jakim jest Polska szczególnie ważne jest, aby Europejski Bank Inwestycyjny kontynuował

100 tysięcy małych firm, które wspieraliście, to za mało, 10 mld euro to za mało.

Chciałbym jednocześnie powiedzieć, że Europejski Bank Inwestycyjny powinien być bankiem inwestującym, to znaczy takim, który będzie też liczył, że te inwestycje się będą zwracać.

Ja mam powiem bardzo szczerze wrażenie, że pewne projekty związane z walką z globalnym ociepleniem, z redukcją emisji CO 2 mają charakter bardziej ideologiczny niż ekonomiczny, finansowy.